Zunächst einmal freue mich sehr, dass es meiner Kollegin Anna Corazza Bildt gelungen ist, tatsächlich mit großer Geschwindigkeit diesen für den digitalen Binnenmarkt wichtigen Vorschlag im Parlament mehrheitsfähig zu machen und eben auch mit dem Rat die notwendigen Trilog Verhandlungen zügig abzuschließen. Dafür ihr und allen Schattenberichterstattern ein wirklich großes Dankeschön. Denn es ist richtig und Vizepräsident Ansip darauf hingewiesen dass wir in der Europäischen Union eben nach wie vor das Problem haben, dass Datenlokalisierungsvorschriften es schwer machen, die wirklich volle Wucht des Binnenmarkts für digitale Anbieter nutzbar zu machen. Mit diesem Vorschlag gelingt es uns, im digitalen Binnenmarkt einen großen Schritt nach vorne zu machen.

Die Datenschutzgrundverordnung, die Grundprinzipien des Datenschutzes werden durch diese Richtlinie nicht etwa geschwächt, sondern gestärkt. Sie bleiben unangetastet. Aber wir fördern eben gleichzeitig den freien Datenverkehr in Europa in einer Weise, die es den Mitgliedstaaten ermöglicht, selbst zu entscheiden, welche übernationalen, welche grenzüberschreitenden Dienste sie in Anspruch nehmen wollen. Aber das Prinzip ist eben, dass grundsätzlich europaweit der Markt abgefragt wird. Und das ist eine sehr, sehr gute Nachricht.

Die Bürgerinnen und Bürger in Europa sehen natürlich mit wachsender Sorge, dass viele der Daten, die sie in öffentlichen Verzeichnissen einstellen, nicht überall so benutzt werden können, wie dies wünschenswert ist.